Sledujeme incidenty okolo zatýkania a politického tlaku na demokratických aktivistov, žurnalistov a politickú opozíciu. Azerbajdžan, ale tiež ostatné krajiny regiónu potrebujú dostať jasný signál, že porušovanie ľudských a občianskych práv nemôže byť za žiadnych okolností akceptované. Ak chcú byť partnerskými krajinami EÚ, musia rešpektovať jej hodnoty.

V tejto súvislosti chcem upozorniť aj na opätovné stupňovanie napätia medzi Azerbajdžanom a Arménskom v oblasti Náhorného Karabachu. Táto situácia predstavuje už bezpečnostné riziko pre celý región.